forseti það er ekki langt síðan að það birtist á forsíðufrétt í dagblaðinu tuttugu og fjögur stundum frétt um það að kvikasilfursmagn í stórurriða í þingvallavatni væri svo mikið að það væri komið yfir heilsufarsmörk og það þýddi að það mætti ekki selja þennan urriða eða dreifa honum með öðrum hætti enda gæti hann verið skaðlegur fólki tilefni þessarar fréttar var viðtal við guðberg guðbergsson deildarstjóra hjá veiðimálastofnun sem sagði í fréttinni að kvikasilfursmagnið í urriðanum væri það mikið að það væri ekki ráðlegt að borða hann oft sérstaklega ekki fyrir óléttar konur eða konur með barn á brjósti nú síðan segir í fréttinni að örlítið af skaðlegum áhrifum kvikasilfurs á fólk sem ég ætla nú ekki að fara nánar út í hér en í fréttum tengdum þessari frétt komu síðan nánast dögum saman svona áhyggjur manna um það að nesjavallavirkjun gæti verið um að kenna en þannig háttar til að affallsvatn af virkjuninni hefur runnið út í umhverfið að einhverju leyti mismiklu í gegnum árin

en nú er gert en það breytir ekki því að enn rennur talsvert vatn frá nesjavallavirkjun út í umhverfið og þar með lífríki vatnsins nú er það svo þegar virkjað er og framleidd er raforka með jarðvarmavirkjunum þá nýtist afar lítill hluti orkunnar til raforkuframleiðslunnar í nesjavallavirkjun að öllum líkindum um tólf prósent restin í formi varma fer út í umhverfið eða niður í þar til gerðar holur þar sem honum er dælt undir grunnvatn nema að hitaveituþörfin sé slík að hægt sé að taka þetta vatn og veita því til reykjavíkur eða til höfuðborgarsvæðisins og annarra svæða til hitaveitu nú er það svo að við erum búin að nýta það vatn sem við getum nýtt þá þessu svæði hengilssvæðinu til hitaveitu þannig að gríðarlega mikið vatn af þessum nýju virkjunum er að renna út í lífríkið eða fara í borholum niður fyrir grunnvatn það er ekki enn þá vitað kannski endanlega hvernig til tekst í þeim efnum að hvað miklu marki þessar niðurdælingar viðhalda síðan hitatankinum en í öllu falli hef ég af þessu tilefni öllu saman lagt fyrir hæstvirtur iðnaðarráðherra þrjár spurningar sem eru eftirfarandi hvernig er afrennsli frá nesjavallavirkjun háttað og í hve miklu mæli rennur vatn frá virkjuninni út í umhverfið í öðru lagi eru taldar líkur á tengslum milli afrennslis frá nesjavallavirkjun og aukins magns kvikasilfurs í urriðanum í þingvallavatni og í þriðja og síðasta lagi hvernig er háttað vöktun á umhverfisáhrifum nesjavallavirkjunar þar á meðal hita og efnamengun og hyggja stjórnvöld á einhverjar aðgerðir til úrbóta